Madame la Présidente, chers collègues, demain notre Assemblée se prononcera sur la ratification du traité international ACTA. C'est parce que ce traité porte atteinte aux libertés publiques et numériques et aux droits fondamentaux liberté d'expression, protection des données personnelles et de la vie privée mais aussi parce qu'il entraînera des restrictions inacceptables dans le domaine du partage des savoirs, dans les domaines culturel, agricole et dans ceux de la santé et de l'innovation au profit de quelques uns que nous devons rejeter de l'ACTA. Après trois ans de bataille politique et technique, notre Parlement, haut et seul représentant direct des citoyens européens, sera t il à la hauteur des attentes et de la confiance des milliers de citoyens qui sont descendus dans les rues d'Europe et nous ont inondés de courriels, des 3 millions d'Européens qui ont saisi notre commission des pétitions, des citoyens qui nous ont élus? Oui, en votant contre l'ACTA, pour les libertés. Demain, c'est le lobby citoyen qui doit gagner pour dire Bye bye ACTA, welcome democracy! Bienvenue à la démocratie citoyenne et européenne!

Notre choix, Monsieur le Commissaire et chers collègues, est politique, et c'est un refus du monde que nous propose l'ACTA.